Monsieur le Président, depuis quelques semaines, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les regards se sont tournés avec insistance vers le Parlement européen. Il y a eu et c'est malheureux des tentatives d'instrumentalisation du débat, dans une opposition factice entre, d'un côté, de doux rêveurs au Parlement, défenseurs des libertés individuelles et, de l'autre, un Conseil pragmatique et responsable.

À ce point du débat, il me semble qu'il nous faut continuer d'être attentifs à un écueil que le premier vice président Timmermans a bien exprimé dans son propos, tout à l'heure.

Parmi eux, il y a celui du code Schengen, pour lequel il faut donner les bons signaux, me semble t il. Ainsi serait il assez incompréhensible que le Conseil se concentre sur un projet de réforme qui lui permettrait finalement de faire ce qu'il peut déjà faire.